Señor Presidente, el trabajo del ponente es muy bueno, pero yo quiero aprovechar esta ocasión para decir aquí, en este marco, que nuestra prosa es muy confusa, según puede advertir cualquiera que se acerque a la legislación europea. Olvidamos lo que ya enseñaba von Pufendorf, que las leyes generales deben ser pocas y su sentido ha de comprenderse correctamente. Por ello, quienes las promulgan deben emplear toda la claridad que sea posible. Y Montesquieu insistió siempre en que el lenguaje legal ha de ser preciso y conciso. Es decir, debemos evitar la palabrería esotérica, llena de neologismos y de injustificados préstamos lingüísticos, porque genera una red maligna donde anidan las trampas y se asienta la arbitrariedad. Nosotros tratamos asuntos muy complejos en este Parlamento, pero es nuestra obligación hacerlos llegar a la ciudadanía de una forma comprensible y accesible. Es frecuente que incluso los mismos profesionales del Derecho —los jueces, los abogados— se desesperen ante nuestros textos. La buena prosa, queridos colegas, es la cortesía del legislador y una forma de demostrar su respeto al ciudadano.